Pane předsedající, já bych chtěl nejprve říct, že samozřejmě to, čím prošla Kuba v uplynulých desetiletích, to je těžké břemeno, které uvolnit by bylo velmi vhodné.

Myslím si, že ty limity by měly být jasné a měly by spočívat v obraně alespoň základních principů lidských práv. Já se zde chci přihlásit k ochraně lidských práv a k určité doktríně, kterou formuloval v České republice i náš bývalý prezident Václav Havel, kdy lidská práva považujeme za skutečně zásadní hodnotu, za kterou které nelze vyměňovat nerealizovatelné nebo možná i bezcenné závazky Kuby. Měli bychom podpořit ta vydjednávání v zájmu občanů Kuby, to je nepochybné.